Heute spricht nicht nur der Politiker, sondern auch der Mensch Martin Buschmann zu Ihnen. Ein Mensch, der Ihnen die Augen öffnen möchte, wie falsch es ist, was wir mit unseren Mitlebewesen den Tieren tun.

24. November lief die Queen Hind aus Rumänien aus.

Dann kamen die Rettungskräfte der Tierschutzorganisation Vier Pfoten, die sie schließlich fanden und bergen konnten. Für die Tiere bedeutet dies unsagbares Leid. Das ist kein Zustand.

Wir müssen politisch dafür Sorge tragen, dass diese Verbrechen nicht weiterhin stattfinden. Ich appelliere an Ihr Mitgefühl, liebe Kollegen im Parlament. Tierschutz muss endlich im Europäischen Parlament ankommen. Wir müssen dafür einstehen, dass wir fühlende Lebewesen nicht weiter einer solchen Hölle aussetzen können.